A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megfelelő szintű és egységes piaci védelmének biztosítása kulcsfontosságú az Unió gazdasága számára. A szellemi tulajdon európai keretét úgy kell átalakítanunk, hogy az már ma elérhető lehetőséget teremtsen a vállalatok és az állampolgárok számára, ugyanakkor az is fontos, hogy megfeleljen az online világ és az ötletek globális versenye diktálta követelményeknek. Ugyanakkor nem eshetünk a túlszabályozottság hibájába sem, amely mint látjuk, például az ACTA esetében aggodalomra, találgatásra és esetenként hisztériára is lehetőséget ad. Az előrehaladás az új ötletek, az új ismeretek függvénye is. De az innováció senki számára nem lesz vonzó befektetési lehetőség, ha a szellemi tulajdonhoz való jogokat nem részesítjük a szükséges védelemben. Ezért fontos a megfigyelőközpont, amely akár az európai tudás